Señor presidente, todos los intervinientes por unanimidad en este debate hemos exaltado las virtudes del programa Erasmus, uno de los activos, más preciados para la gente joven.

Pero ojalá fuésemos capaces también de comunicar a la gente joven que este Parlamento Europeo ha aprobado el cuerpo europeo del voluntariado y que la Unión Europea es un gigante mundial en ayuda humanitaria y en la causa de la paz y que la Unión Europea es peso pesado en la cooperación al desarrollo y que, por tanto, hay un mensaje a la gente joven para movilizarse también en la defensa de los valores europeos, no solamente para el disfrute del programa Erasmus, sino para defender a Europa con el voto. Hay unas elecciones europeas el próximo 26 de mayo. Ojalá fuésemos capaces de decirle a la gente joven que merece la pena movilizarse con todas sus fuerzas, tanto como lo hacen los eurófobos, para derrotar la eurofobia y el euroescepticismo en las urnas y defender en las urnas la causa de Europa.